Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis de ce débat ce soir sur l'accès aux services bancaires de base, des services qui doivent être rendus au prix le plus bas possible, voire gratuit, condition essentielle à leur accessibilité.

Comment sortir ces personnes de l'exclusion? C'est sur la base de cette interrogation que j'avais introduit une recommandation sur le sujet dans mon rapport sur la lutte contre la pauvreté, adopté en 2011, qui soulignait que l'incapacité pour les personnes en situation de pauvreté d'accéder à des services bancaires de base est un frein notable à leur réinsertion sur le marché du travail et dans la société. Une initiative est donc indispensable pour lutter contre l'exclusion, pour rétablir la confiance de nos citoyens. Arrêtons de laisser les banques contribuer à l'exclusion sociale!